Insofern kommt die heutige Aussprache zur rechten Zeit, und sehr aufmerksam wird die chinesische Seite auch registrieren, welche Erwartungen und Positionen das EP dazu bezieht. Ihrem Bericht, Frau de Sarnez, kann ich ungeachtet aller konstruktiven Zusammenarbeit und der vielen richtigen Einzelaspekte, für die ich danke, nicht zustimmen.

in der Textilindustrie, in neuen Zukunftsindustrien wie der Solarbranche, Rohstoffversorgung beider gewaltigen Märkte, die globalen Handelsherausforderungen ja, die gesamte Komplexität heutiger Wirtschaftspolitik gerade angesichts der Finanz Wirtschafts und Strukturkrise und der Herausforderungen des Klimawandels und heutiger Produktions und Wachstumslogiken zeigen Der Bericht greift zu kurz, wir springen zu kurz, auch wenn wir vielleicht keinen neuen großen Sprung brauchen. Mit China wie auch mit anderen sogenannten Schwellenländern können wir nicht mehr ein bloßes weiter so bisheriger Handels und Wirtschaftspolitik fortführen. Ja, die Wirtschaftsbeziehungen sind zu prüfen, die Widersprüche und Probleme sind offen anzusprechen, und vertragliche Grundlagen sind zu fixieren. Aber dies alles nur in der Entwicklung einer gemeinsamen, miteinander besprochenen Strategie für Kooperation in einer real globalisierten Weltwirtschaft.